Tisztelt Elnök úr! Több alkalommal is értesültek arról a példátlan helyzetről az európai intézmények, hogy Romániában az egyik multikulturálisnak nevezett felsőoktatási intézmény, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem az egyetemi autonómiára hivatkozva 2011 óta egyszerűen nem tartja be a hatályos oktatási törvényt. A törvény értelmében létre kellett volna hozniuk egy magyar tannyelvű külön kart, ezt azonban folyamatosan elutasítja az egyetem román többségű szenátusa. Néhány hete angol nyelvű kart hoztak létre. Ugyanezt a döntést azonban a magyar nyelvű kar kapcsán már nem tartják elfogadhatónak. Ez súlyos diszkrimináció és a joguralom elvének figyelmen kívül hagyása. A helyzet az elmúlt néhány napban sokkal rosszabbra fordult, ugyanis közvetlenül a vizsgaidőszak előtt a magyar oktatók ellenkezésével nem törődve magyar hallgatók kárára változtatták a vizsgakörülményeket. Ez a döntés megmutatja, milyen közvetlen következményei vannak a törvény figyelmen kívül hagyásának, és mennyit ér az a szabályozás, amelyet nem ültetnek gyakorlatba. Romániában számos ilyen csak papíron létező kisebbségbarát rendelkezés van, miközben az ország azt állítja, hogy a kisebbségvédelmi harc élharcosa.